Dans l'Europe que je vois personnellement en tant qu'Européen, mais un Européen particulier j'ai toujours été pour l'Europe des États, l'Europe des Nations je pense qu'il y a effectivement une place pour un Conseil et pour une Commission réduite à un secrétariat du Conseil, et que la place de cette nouvelle Europe pourrait être accueillie à Strasbourg. Je reconnais que nous avons des efforts à faire au niveau du transport, mais ils seront faits. Je reconnais que, pour cela, Bruxelles a un avantage, mais ce n'est pas la raison en termes d'économies, car il est tout à fait possible je le dis de mettre toutes les institutions à Strasbourg si nous voulons faire des économies.